Es ist sowieso eine Unsitte hier im Parlament, dass Texte verlesen werden für ein bis zwei Minuten und man nicht frei reden kann für ein, zwei Gedanken.

Herr Kommissar Potočnik, Sie haben den Energiefahrplan 2050 zu Recht als die große Transformation für Wirtschaft und Gesellschaft, für Produktion und Konsum bezeichnet. Für diese große Transformation benötigen Sie alle Akteure, und zwar auf allen Ebenen. Ich finde es gut, dass Sie in Brüssel eine Plattform Ressourceneffizienz einrichten.

Dann brauchen Sie natürlich alle anderen Ressorts. Ich nenne hier nur einmal den Finanzminister das ist hier angesprochen worden Abbau von umweltschädlichen Subventionen, Einbeziehung der externen Kosten in unser Steuersystem. Wie gewinnen wir die Finanzminister und nicht zuletzt die Wirtschaftsminister? Wir brauchen neue Geschäftsmodelle, die die Nachhaltigkeit belohnen und nicht den Verbrauch von Ressourcen.